Propunerea anunțată de Comisie este una generoasă și nu mă îndoiesc că pornește de la cele mai bune intenții, dar Comisia cunoaște că nu este vorba despre bani blocați sau risipiți, ci despre bani pentru infrastructură, de exemplu, pentru proiecte de amploare conturate la începutul perspectivei financiare. Desigur, o mare parte din fonduri sunt destinate chiar micilor întreprinderi și programelor pentru tineret. În orice caz, o astfel de realocare poate constitui o oportunitate pentru statele care doresc să investească mai mult în cele două domenii, însă trebuie să rămână o opțiune individuală, pe o bază voluntară, a fiecărui stat. Înființarea unui fond care să fie gestionat de Comisia Europeană nu este o soluție. Simpla suspiciune că fondurile ar putea fi realocate între statele membre este o chestiune periculoasă. Soluția potrivită este o mai mare flexibilitate în reorientarea pe plan intern a priorităților. În același timp, să nu uităm că cea mai mare piedică în utilizarea eficientă a fondurilor europene este lipsa resurselor pentru asigurarea cofinanțării naționale și a cofinanțării private.